Parmi les langues les plus parlées en Afrique figurent le portugais, le français et l'anglais. Par ailleurs, l'Union européenne est de loin le premier partenaire de l'Afrique en matière commerciale et dans le domaine du développement. Autant dire que nous avons, en tant qu'Union européenne, d'ores et déjà des liens extrêmement étroits.

Ce qu'il nous faut, c'est une stratégie globale couvrant tant les domaines politique, sécuritaire, développemental et économique que commercial. Une vraie stratégie de cette envergure se doit de fixer des objectifs clairs dans le temps, ainsi qu'une feuille de route pour les réaliser.

De nos jours, le développement en Afrique est conditionné, de toute évidence, par les Africains eux mêmes, mais aussi de plus en plus par la Chine, l'Inde et la Russie qui tissent des liens de plus en plus étroits sur le plan économique, politique et militaire.

Qu'est ce qu'on attend finalement pour mettre sur les rails une coopération commerciale visant l'instauration d'une zone de libre échange entre l'Union économique et l'Union africaine?